lilja mósesdóttir og davíð stefánsson tillagan felur í sér að alþingi ályktar að fela iðnaðarráðherra að láta orkustofnun í samráði við umhverfisstofnun taka yfirlit um þær virkjarnir vatnsafls og jarðvarma

þrjú hundruð sextíu tonna álverksmiðju á bakka við húsavík og fjörutíu þúsund tonna stækkun álbræðslunnar í straumsvík þessi tillaga var lögð fram snemma hausts síðastliðið það var gert ráð fyrir að ráðherra legði fram skýrslu um málið fyrir alþingi eigi síðar en fimmtánda desember tvö þúsund og níu sú dagsetning er augljóslega liðin því tillagan fékkst ekki rædd eða kom ekki á dagskrá ég tel hins vegar mjög mikilvægt að þá sé þessi dagsetning einfaldlega færð og upplagt væri ef iðnaðarráðherra gæti gefið alþingi slíka skýrslu fyrir þinglok í vor og einblína vegna breyttra aðstæðna einblína á fyrirhugaða álverksmiðju í helguvík og yfirlit yfir þær virkjanir sem ráðgert er að framleiða orkuna fyrir það álver eins og við vitum er fátt sem krefst meiri orku en álframleiðsla en hún tekur núna til sín tólf þúsund fjögur hundruð þrjátíu og fjögur gígavattstundir af raforku á ári nú þegar verja íslendingar um áttatíu prósent af framleiddri orku hérlendis til stóriðju þar af langmestu eða sjötíu og tvö komma sjö prósent til álframleiðslu það er engin þjóð í öllum heiminum sem ver svo háu hlutfalli framleiddrar orku til orkufreks iðnaðar þar á hins vegar ekki að staldra við ef marka má fyrirliggjandi hugmyndir við ætlum að verða heimsmeistarar heimsmeistaranna í því hvernig við verjum okkar orku til eða áframhaldandi stóriðju ef svo fer fram sem horfir ég hef náttúrlega áður gert hér að umtalsefni hinar ýmsu hliðar stóriðjustefnunnar áður en ég vík enn frekar að inntaki þessarar ályktunar sem lýtur bara afmörkuðum þætti þeirrar stefnu er kannski rétt að tæpa á nokkrum ólíkum hliðum sem verður að hafa í huga í heildarmyndinni það er náttúrlega þannig sem þessi tillaga í raun tekur ekki á að eins og við vitum hafa stóriðjuframkvæmdir í för með sér gríðarlega eyðileggingu á náttúrunni eiginlega eingöngu vistkerfa og landslags og lífríkis mikla losun gróðurhúsalofttegunda en eins og við vitum er það nú ekki bara íslendingar sem hafa sagst ætla að verða metnaðarfyllri í þeim málum heldur er þetta eitt stærsta verkefni

að taka á loftslagsmálum og loftslagsbreytingar og þar er öll jörðin undir ferðaþjónustan er núna eitt

vopn og tæki okkar til þess að halda sjó í þeirri kreppu sem við finnum okkur í það stefnir í metár ferðaþjónustunnar núna frá upphafi og hvað er það sem allar kannanir sýna að ferðalangar til íslands vilji sjá og upplifa þegar þeir koma jú það er einmitt náttúra landsins náttúra landsins og landslag sem ber höfuð og herðar yfir allt annað þannig að þarna augljóslega liggja gríðarleg verðmæti nú síðast í morgun stóð á forsíðu fréttablaðsins

að slegið sé af kröfum hvað varðar umhverfisvernd þrátt fyrir kreppuna þrátt fyrir atvinnuleysið og þrátt fyrir þær erfiðu aðstæður sem við finnum okkur í ég sé að hér labbar háttvirtur þingmaður sjálfstæðisflokksins í salinn það vakti einmitt eftirtekt mína að þrjátíu og eitt prósent kjósenda sjálfstæðisflokksins eru á þessari skoðun að ekki skuli slegið af umhverfiskröfum tæp fjörutíu prósent kjósenda framsóknarflokksins og ég held að þetta hljóti að vera umhugsunarefni fyrir okkur öll að nú á tímum þegar eilíflega og næstum því á hverjum degi er kallað á frekari stóriðju til þess að sagt er að rétta við kútinn á íslandi þetta er auk þess alveg gríðarlega dýr störf hvert og eitt starf kostar gríðarlega fjárfestingu í því samhengi er ágætt að minna á að mjög margir hagfræðingar úr öllum áttum og úr öllum flokkum hafa bent á að þetta sé ekki rétta leiðin fram á við óháð umhverfinu óháð náttúrunni heldur hreinlega efnahagslega til dæmis eins og segir hér í greinargerð er hægt að vitna í viðtal við finnboga jónsson framkvæmdastjóra nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins frá því þriðja október tvö þúsund og níu sem segir stóriðjustörf þau dýrustu í heimi og það síðasta sem við eigum að gera sé að einblína á það núna heldur setja peningana á annan stað sem framkalli fleiri og meiri og fjölbreyttari sprota það sé enda lítill gróður sem sitji eftir fyrir nokkrum dögum í síðustu viku skrifaði jón steinsson hagfræðingur við columbíaháskóla álíka grein þar sem hann varaði okkur eindregið við því að sóa verðmætum orkuauðlindum núna í þessu stressi og taugaáfalli yfir kreppunni og erfiðum aðstæðum að sóa þessum gríðarlega dýrmætu orkuauðlindum okkar í áframhaldandi stóriðju kemur kannski að þeim þætti sem þessi

en það er sú staðreynd að orkuauðlindir okkar íslendinga

hugarfar okkar og orð og gjörðir hingað til og enn þá virðast ekki taka mið af þessari staðreynd þeim raunveruleika að þótt ísland sé vissulega einstaklega auðugt af orkuauðlindum og orkulindum eru þær samt mjög takmarkaðar það verður að umgangast þær af gríðarlegri virðingu og framsýni og ef við ætlum að nýta þær að nýta þær á sjálfbæran hátt og að sjálfsögðu með þeim hætti sem nýtist íslensku samfélagi sem best þannig að gróðinn og arðurinn og uppbyggingin sem af verður sitji hér eftir heima til að þrjú hundruð sextíu þúsund tonna álver megi rísa hér suður með sjó þarf sem sagt að skrapa saman orku um gjörvallt suðvesturhornið sem samsvarar heilli kárahnjúkavirkjun þetta er með öðrum orðum gríðarleg óseðjandi orkuþörf spurningin er ein af grundvallarspurningum sem þarf að svara í þessum efnum er hvar er orkan hvar er orkan sem fólk ætlar að skrapa saman hér á suðvesturhorninu til þess að reyna að seðja þetta óseðjandi álver eru orkulindirnar yfir höfuð til liggur það fyrir svart á hvítu hvað hægt er að nýta og ef þær eru til er skynsamlegt sjálfbært og framsýnt að nýta þær

í einmitt þetta til þess að vita svörin við öllum spurningum hljótum við að vilja byggja á þekkingu á þekkingu á umhverfinu

og vandaðri þekkingu er komið að því sem þessi tillaga er að reyna að taka til það er það að það ríkir einmitt gríðarleg óvissa um hversu mikil orka er yfir höfuð til hér á suðvesturhorninu til þess að seðja þessa óseðjandi orkuþörf

úttekt í viðskiptablaðinu frá því átjánda febrúar tvö þúsund og tíu sem fer aðeins yfir þessi mál í greinargerð með þingsályktunartillögunni er meðal annars birt ítarleg grein sem sigmundur einarsson jarðfræðingur skrifar hinar miklu orkulindir íslands þar sem hann einmitt kemst að þeirri niðurstöðu

plús orka frá virkjunum í neðri hluta þjórsár fyrir álver í helguvík samt dugi það líklega ekki til eins og ég sagði í upphafi míns máls þarf þrjú hundruð sextíu þúsund tonna álver gríðarlega orku sem samsvarar sex hundruð þrjátíu megavöttum í þessari úttekt viðskiptablaðsins sem ég nefndi hér áðan kemur ýmislegt forvitnilegt fram þar er meðal annars tafla um raforkuframleiðslu og virkjunarkostina á suðvesturhorninu í dag ég ætla einfaldlega að lesa hana aðeins upp vegna þess að við ræðum ekki nógu mikið um akkúrat þessa hluti í því hugarfari og þeirri mýtu sem við erum stöðugt að eiga við að hér sé bara allt fljótandi í orku sem ekkert mál sé að ná í raforkuframleiðslan á suðvesturhorninu í dag eins og hún lítur úr það er reykjanesvirkjun hundrað megavatt í nýrri skýrslu orkustofnunar kemur fram að þetta er ágeng nýting þetta er ekki sjálfbær nýting hágildi rafafls reykjanesvirkjunar er áttatíu og eitt megavatt ef svæðið á að endast í fimmtíu ár en miðgildi nýtingarinnar er fjörutíu og fimm megavatt en það blasir við að hundrað megavatt vinnsluleyfi mun takmarka mjög þann tíma sem þessi vinnsla getur borið svartsengi sjötíu megavatt nesjavellir hundrað tuttugu megavatt

níu megavatt hellisheiðarvirkjun tvö hundruð og þrettán megavatt samtals eru þetta hundrað og tólf megavatt þegar er frátekið af þessu fjögur hundruð áttatíu og fimm komma sex megavatt hvað eru eftir til ráðstöfunar fyrir álver jú tuttugu og sex komma fjögur megavatt hver er svo fyrirhuguð orkuframleiðsla jú viðbót í hellisheiði níutíu megavatt reykjanesvirkjun er áttatíu megavatt þar vantar starfsleyfi og nota bene það sem ég sagði áðan um stöðuna á reykjanesvirkjun nú þegar eldvörp sjötíu megavatt það er nú þegar í mjög flóknu skipulagsferli en eins og við vitum eru eldvörp þar að sækja heim til grindavíkurbæjar og þar er mjög víðtækt skipulagsferli í gangi og allsendis óljóst í raun hversu mikil megavatt þarna eru til staðar þetta eru upplýsingar sem eru gefnar hér en þarf að ganga úr skugga um en þær eru svo sannarlega ekki í hendi til nýtingar krýsuvík er sama dæmi þar er flókið skipulagsferli í gangi því á þessu svæði eiga í rauninni þrjú sveitarfélög hafnarfjarðarbær grindavík og vogar aðkomu þannig að þetta er í flóknu og löngu ferli þar er gríðarleg óvissa um heimildir og þar er líka mjög mikil óvissa um hversu mikil orka sé til staðar ein opinber tala segir að þar sé til staðar um fjögur hundruð sextíu megavatt

jarðfræðingur telur þar vera til staðar um hundrað sextíu megavatt en hér notum við hæstu tölurnar hverahlíðarvirkjun þar er einn á hvert níutíu megavatt samtals til ráðstöfunar tvö hundruð fjörutíu megavatt orkan sem er til staðar sem sagt með fyrirhugaða orku þar sem hæstu tölur eru nýttar hún nær ekki að fullnægja álveri umframorka landsvirkjunar ef henni er bætt við er þrjátíu til fimmtíu megavatt neðri þjórsá en þar liggur nú fyrir samþykkt landsvirkjunar um að nýta orkuna þar ekki til frekari álvera en ef fólk verður að brjóta þá samþykkt og nýta þjórsá í álver helguvíkur koma tvö hundruð sextíu og sex megavatt til viðbótar bitruvirkjun ef fólk ætlar að ná í hana líka hundrað þrjátíu og fimm megavatt hvað vantar svo enn fyrir álver jú hundrað sjötíu og þrjú komma sex megavatt ef stækkun

athygli á því að tími ræðumanns er löngu liðinn biðst afsökunar forseti ég lýk máli mínu núna bara eftir tvö orð hvaðan orkan eigi að koma og